Hvala lepa za besedo, še enkrat. No, jaz sem ena tistih, ki jo je, invalidnost, v družini tudi zaznamovala in ki je zaradi te invalidnosti tudi nekako, naklonjena tej tematiki in in mi ta tematika, invalidnost in oseb s predstavlja eno pomembno področje, delovanja. jaz moram reči, da se meni tudi neizmerno, dopade, osebno zelo dopade to, da smo, kljub temu, vendarle vložili, pa ste vložili zakon v proceduro in da ga bomo obravnavali, ker vse prevečkrat se zgodi, zdaj, razlogi so različni, bodisi se išče ena širša, bolj učinkovita rešitev, bodisi ni strinjanja med deležniki in potem premlevamo, premlevamo, saj ste tudi sami bili v NSi-ju žalostni, ker tega enkrat niste mogli sprejeti in tako mine res preveč časa, da se ena da se določena rešitev sprejme za, morda za eno tako ranljivo skupino, kot je ta, na katero se ta zakon nanaša in, osebno sama, sem zelo zadovoljna, da je zdaj to v parlamentarni proceduri. Jaz mislim, da, bomo tudi do konca zakon podprli, ker kje bomo na neki način še skupaj, v drugih obravnavah izoblikovali in da res dejansko ne bo treba več čakati na to, da bi bila osebna asistenca v Sloveniji tudi zakonsko sistemsko urejena. Kolega Tonin je omenil tudi, zgodnjo otrok, s potrebami. Ja, tudi sama zdaj spoznavam, kako, in saj smo tudi skupaj s sopodpisniki bili predloga za predhodno obravnavo tega zakona, je v bistvu kar težko uravnavati vse, interese, vse, kar je potrebno urediti, da se ena sistemska rešitev sprejme. Tako, da, zelo veliko dejavnikov je bilo, zakaj tega zakona do zdaj nismo, dali v parlamentarno proceduro, zakaj ga nismo spustili niti skozi prvo obravnavo, ampak mislim, da sedaj je res čas, da da ga da takšen zakon sprejmemo, ker ga potrebujemo, potrebujemo ga, tisti, ki so, ki osebno asistenco, in mislim, da, več ni časa za čakanje na to rešitev. Zdaj, kakšna bo, vsebinska, dokončna rešitev, se bomo pogovarjali predvsem v drugi obravnavi zakona. Pomembno je, da, tudi ugotovimo, ali so zdaj vse storitve vključene, ali je mogoče treba na koga še razširiti. Ko smo se pogovarjali, stranke koalicije, smo izpostavili problem, ki so mi ga tudi, za katerega spet imam sama osebno izkušnjo, katerega so izpostavili recimo na, mariborskem društvu za cerebralno paralizo, s katerim zelo dobro tudi sodelujem, potreba po pomoči staršem, ki imajo otroke, ki so zelo hudo gibalno kakorkoli drugače ovirani, tisti, ki skrbijo za svoje otroke doma in nimajo počitka, so recimo, nadomestilo z izgubljeni dohodek ali pa so tudi, dobro po osemnajstem letu so družinski pomočniki, je vprašanje, kako pa tem staršem pomagati, ker njihovi otroci tudi ti starši potrebujejo pomoč, ker štiriindvajset ur na dan, tudi če otrok vključen recimo v izobraževalno ustanovo, pa je del dneva nekje, je zelo težko, ker takšen starš tudi ne more iti, ne vem, na operacijo, če zboli, nima bolniške, nima dopusta, nima ničesar, tudi če ima tisto nadomestilo. In je tu tudi potrebno iskati nekatere, vsaj delne storitve, ki bi bele bile na razpolago takim staršem. Ali bo to tukaj vključeno ali ne, ali bo v dolgotrajni oskrbi, se bomo pogovarjali. skratka, zelo veliko je stvari, ki so še potrebne ureditve. In, potem tale komunikacijski dodatek, recimo, smo v pogovoru s, s predstavniki, predvsem, organizacij, ki zastopajo slepe in slabovidne, ugotovili, da bo tu nekaj težav. Zdaj, ali je vprašanje ali bomo dali neg denarni denarni dodatek, kako se tukaj zdaj imenuje v tem predlogu, ali bomo vendarle repi, da namenimo del storitev tem tem upravičencem, to je vse stvar še, debate. Tudi rekli ste, da vaši poslanski skupini, NSi povabili tudi predstavnike staršev, slepih, otrok slepih in slabovidnih. Tako da to res, bomo zdaj imeli vsi skupaj priložnost sodelovati skupaj na tem, da se izoblikuje ena rešitev, ki bo čim več vključevala, saj vemo, več vključuje, več stane, da ga nekako da se poišče tu ena optimalna rešitev, da tudi gremo nasproti, organizacijam invalidskim, ki so mogoče ene imele pomisleke in še vedno morda imajo, da gremo čim bolj nasproti in da res dejansko dobimo končno že enkrat ta Zakon o osebni asistenci. Moram reči, da mi res osebno osebno, že več ni bilo počasi jasno, zakaj, odlašamo vsi skupaj s tole odločitvijo in zakaj ga še do doslej nimamo. tako da bomo se o teh stvareh pogovarjali. Zagotovo, podpiram to, da gre v, prvo branje in tudi daz da se potem dokončno sprejme. Kajti če bomo, ko bomo mislim neki, če bomo, ko bomo imeli, urejeno dolgotrajno oskrbo, tukaj tudi osebno zelo, sama, sebi angažiram in, pritiskam, koliko pač je v moči poslanca, da pritiska, da se te zadeve čim prej uredijo, je zdaj, je prišlo do premika, da je vsaj določeno, katero ministrstvo bo za to odgovorno. torej, da se to področje premakne in se zadeva lahko potem, preko tega, ko se ureja, ko se urejal Zakon o dolgotrajni oskrbi, lahko naveže pač na osebno asistenco, a se kaj doda, spremeni, vedno je mogoče in te stvari urediti, navezati na novi Zakon o dolgotrajni oskrbi in, povezati zadeve tako, da bo čim več, čim širši krog upravičencev, ki potrebujejo oskrbo, ki sami, ne morejo skrbeti za sebe iz različnih razlogov, bodisi da so starejši ali da so invalidi ali karkoli, ki ki ki potrebujejo pomoč, da bi z bi se vključevali v družbo ali bi bodisi izvrševali svoje osnovne življenjske potrebe, da čim širši krog, teh ljudi, ne glede na to, ali so otroci ali so polnoletni, vključimo v ta sistem, družbene skrbi, ki jim bo mogočil dejansko izenačitev možnosti in dejansko vključitev v družbo. torej, nekako pač največkrat, zdaj še zaenkrat, najbolj iz osebne izkušnje tudi razumem starše, takšnih otrok in, zato tudi, skrbim nekako, da to ti interesi pridejo noter. Zdaj, v kakšni obliki in na kak način, to bomo, videli v nadaljevanju. Tako da tudi, jaz še enkrat ponavljam, to podpiramo in bomo naredili vse, da izoblikujemo en zakon, ki bo, dejansko nudil največ, kar je mogoče v okviru, te ureditve, da bi, čim krog upravičencev imel na razpolago storitve osebne asistence. Hvala lepa.